Creo que la defensa de los derechos humanos constituye uno de los objetivos esenciales que todo Estado democrático y toda organización democrática como la Unión Europea deben perseguir. Por cierto, el Parlamento Europeo tiene una cultura de defensa de los derechos humanos que nos hace sentirnos orgullosos, también en ese sentido, de la construcción europea, ya que la construcción de Europa está basada en los derechos humanos. La personalidad de Europa y lo que más une a europeos y europeas que hablamos distintas lenguas y tenemos tradiciones distintas es precisamente compartir esos valores de defensa de los derechos humanos.

Cuando esas violaciones se producen pero no se conocen, más allá del ámbito puramente personal, sencillamente se hace imposible su persecución. Por tanto, la prensa juega un papel fundamental, esencial, y creo que, además, en la cultura periodística más genuina, más auténtica, debe estar la sensibilidad profunda en la defensa de los derechos humanos, de todas las libertades. Eso es lo que realmente hace que la vida merezca ser vivida y es lo que da sentido, en última instancia, a la convivencia de los seres humanos. La persecución de aquellos que violan los derechos humanos, la defensa de las víctimas es, sin duda, uno de los ejes de la construcción de Europa, de la Unión Europea, y me siento muy orgulloso de pertenecer a un territorio en donde eso se valora muy especialmente y donde se han construido los instrumentos legales de la independencia judicial y supranacionales, como es el caso del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que tiene su sede en esta ciudad, en Estrasburgo.